Ja, hvala za besedo. Saj samo, eno stvar bi še rad, razjasnil. Zdaj, gospod Bandelli je rekel, da je Levica proti profitom, elektrarn in pravi, zakaj ste proti profitom, saj bi pač, to je denar za investicije, ki ga lahko one uporabljajo za gradnjo obnovljivih virov energije. Jaz se s tem popolnoma strinjam, nimam absolutno nič proti profitom elektrarn. Če bi šel ta denar v gradnjo alternativnih virov energije, sem pripravljen tudi podpreti, da država to subvencionira, sem pripravljen sam plačati višjo položnico, nobenih problemov. Problem, ki ga imam, pa je ta, da pač v trenutnem izgledu slovenske energetike, kjer že zdaj hidroelektrarne proizvajajo presežek, termoelektrarna pa prodaja, proizvaja izgubo, gre dobiček iz hidroelektrarn v termoelektrarne za pokrivanje luknje. In s tem zakonom se bo v bistvu samo še bolj odprl prostor za to. To je problem, ki ga imam, in če to prepovemo, pol pač nimamo, mislim jaz osebno, pač d s kolegi v Levici se bom pogovoril, ampak če če to prepovemo, da se subvencionira termoenergija, ki je, ki je pri nas, največji proizvajalec, COdva izpustov, se pravi, toplarne plus TEŠ, ,če se to prepove, da se jih subvencionira iz hidroelektrarn in tako naprej in da grejo dobički v gradnjo alternativnih virov, energije, nimamo pa s tem nobenih problemov.